Monsieur le Président, nous le savons depuis longtemps c'est le traité qui le dit le Parlement européen n'a pas de pouvoir sur le volet recettes du budget européen. Mais ce que le traité ne dit pas, c'est si le Parlement européen doit accepter tout ce que le Conseil lui impose comme, par exemple, les chèques, rabais et autres exceptions.

Certainement pas. On aurait vécu avec des budgets annuels, le temps de se mettre d'accord sur un nouveau CFP.

On aurait aussi pu éviter ce qui va nous arriver, c'est à dire des cessations de paiement sur un certain nombre de lignes budgétaires dans les mois à venir.

C'est quand même un bon argument pour une campagne électorale. Et, enfin, on aurait mis fin aux rabais et aux chèques et on aurait permis d'éviter ce fameux nouveau machin, ce nouveau groupe de haut niveau sur les ressources propres, avec une feuille de route et un calendrier qui quoiqu'en dise le ministre est déjà un peu piétiné. On a déjà perdu six mois et on est nulle part. L'option du non accord jusqu'aux élections, préférable à un mauvais accord, comme on le disait, était viable, permettait de vraiment lancer la réforme des ressources propres et permettait aussi de répondre à des besoins démocratiques et à des besoins politiques. Dites moi comment, aujourd'hui, vous tous réunis, vous pouvez réclamer un système de ressources propres plus juste, plus transparent, plus simple et sans rabais ni chèque, tout en respectant et cautionnant ce paquet de ressources propres, tout juste à six semaines des élections européennes. Si vous y arrivez, Mesdames et Messieurs, je vous le promets, c'est le succès garanti aux prochaines élections européennes. Je crains que vous n'y arriviez pas.